Oltretutto, si è giustificato dicendo che non dava la parola a chi l'aveva precedentemente avuta.

Quindi un atteggiamento assolutamente discriminatorio e ingiustificabile.